síðari þegar að loknum þeim fyrri um klukkan þrettán þrjátíu hlé verður á þingfundum milli fjögur og sex þegar þingflokksfundir standa yfir